Herr Präsident! Die Europäische Bankenunion ist eines der zentralen Themen dieses Gipfels. Diese Bankenunion ist ein großes Versprechen, Banken in Zukunft konsequent zu kontrollieren und dafür zu sorgen, dass die Rechnungen in Zukunft nicht mehr von den Steuerzahlern bezahlt werden, wenn Banken sich verspekulieren oder unsolide Geschäfte machen, sondern eben in Zukunft von den Gläubigern dieser Banken. Genau dieses Versprechen der Bankenunion ist derzeit in höchster Gefahr. Bei den Verhandlungen zur Abwicklungsrichtlinie hat der Rat eine Ausnahme hineingeschrieben, die jetzt so aussieht, dass, wenn sie die Subventionen an die Banken vor dem eigentlichen Abwicklungsfall bezahlen, sie das unbegrenzt tun können!

Das ist unakzeptabel! Die Europäische Kommission verteidigt nicht ihren Vorschlag, sondern legitimiert sogar noch diese Ausnahmepolitik des Europäischen Rates. Das Gleiche geschieht derzeit beim Abwicklungssystem.

Eine europäische Abwicklungseinrichtung und mindestens 18 nationale, die weiterbestehen sollen, mit 18 Fonds, was dazu führen wird, dass die Entscheidungen nicht effizient getroffen werden, und am Schluss wieder die Steuerzahler die Rechnung zahlen müssen. Das sind keine vernünftigen Lösungen.